Domnule președinte, domnule comisar, doresc să încep prin a mulțumi domnului Grosch, raportorul din umbră, cu care am lucrat, de asemenea, personalului tehnic din Comisia TRAN și din grupul socialiștilor europeni, colegii mei, de asemenea, Comisiei și personalului Comisiei, domnului comisar,

a Comisiei Europene și a condus la reformularea anumitor dispoziții legislative în scopul unei aplicări mai uniforme, prin utilizarea unui act juridic sub formă de regulament.

Obiectivele noastre comune sunt îmbunătățirea siguranței rutiere, reducerea birocrației, simplificarea procedurilor, predictibilitate și certitudine pentru transportatorii rutieri. Sper că acest compromis la care am ajuns va dezvolta piața transportului rutier.